Panie Przewodniczący! Zgadzam się z panem komisarzem, że szczyt w Wilnie nadal trwa na Majdanie. Zmieniło się nie tylko miejsce, ale też emocje Ukraińców, których połączył wspólny protest protest tych, którzy chcą demokratycznych zmian i europejskich standardów. Życzę jak najlepiej narodowi Ukrainy i wierzę, że zapał i solidarność, jaką widzimy na Majdanie, będzie impulsem do dobrych i niezbędnych zmian, do reform, które pozwolą rozwinąć skrzydła, do decyzji, które dają nadzieję na normalne, lepsze życie. Zdaję sobie sprawę, że to naród ukraiński musi podjąć decyzję, musi napisać najnowszą historię Ukrainy. To prawda, jak powiedział pan Brok, że to ludzie wybierają swoją drogę, ale niekiedy, jak na Ukrainie, odbiera się im taką szansę. Dlatego Ukraińcy muszą czuć, że mogą cały czas liczyć na Unię Europejską, na naszą pomoc, wsparcie, na naszą solidarność.